Ez a kérdés. Siker semmiképpen sem, de én személyesen nem vagyok csalódott, azért mert nem vártam, és nem is várhattunk az adott helyzetben nagy eredményeket. Természetesen megpróbáljuk fenntartani eddigi lelkesedésünket, de kérdés, hogy meddig sikerül ehhez megfelelő partnereket találni, és kérdés, hogy egyáltalán hosszú távon fenntartható e az eddig követett politikánk. Ahogy Florenz úr mondta, a jelentéstevő sok időnk nincs. Sokkal hatékonyabban és eltökéltebben kell lépni a nemzetközi porondon, hogy azt a keveset, amit elértünk, át tudjuk ültetni esetleg a gyakorlatba is. Akkor viszont elsősorban nekünk kell megegyeznünk egymás között úgy a tagállamoknak, mint a politikai csoportoknak is. Tudjuk, hogy milyen eltérő a véleményünk az energiapolitikában. Az pedig szorosan összefügg a klímaváltozás elleni harccal. Az energiahatékonysági jogszabály átültetése a gyakorlatba, de a tiszta és biztonságos atomenergia további fejlesztése is nagyban hozzájárulhat és pozitívan a klímaváltozás elleni harchoz.